Der ist leider ein paar Alleingänge gegangen, Stichwort Bankenaufsicht. Das war für uns alle weniger erfreulich. Es hat aber zudem gezeigt, dass das Europäische Parlament wesentlich stärker berücksichtigt und vor allem eingebunden werden muss.

Zur Präsenz der europäischen Regierungschefs möchte ich sagen Es geht mir in der Tat sehr ab, dass wir diese Diskussionen nicht wirklich führen können, dass sie sich hier nicht zeigen, dass sie sich hier im EP nicht der Diskussion mit uns allen stellen. Last, but by no means least möchte ich noch ein kurzes Wort zur anstehenden Wahl verlieren. Es ist wirklich ein Zeichen von Demokratie und wirklich aktiver Bürgerbeteiligung, wenn der Kommissionspräsident von unseren Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird. In diesem Sinne hoffen wir alle auf eine starke Wahlbeteiligung.